frú forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt um staðgreiðslu opinberra gjalda tryggingagjald staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur og um virðisaukaskatt með síðari breytingum í frumvarpi þessu er að finna tvíþætta tillögu að mikilvægum breytingum á skattlagningu lögaðila í atvinnurekstri annars vegar er um að ræða breytingar á reglum um skattskyldu söluhagnaðar en hins vegar á skattaumsýslu þeirra lögaðila sem mest umsvif hafa í íslenskum þjóðarbúskap fyrst vil ég koma inn á þann hluta í frumvarpinu er snýr að skattskyldu söluhagnaðar hjá lögaðilum forsögu þessarar tillögu má rekja allt til vorsins nítján hundruð níutíu og átta þegar samþykkt voru á alþingi lög sem fólu í sér verulegar breytingar á reglum um skattskyldu arðgreiðslna og söluhagnaðar varðandi aðila í atvinnurekstri tekin var upp sú regla varðandi arð að hann myndaði ekki skattstofn væri hann greiddur milli hlutafélaga eða sambærilegra félagsform heldur væri móttakanda arðsins heimilt að draga hann frá rekstrartekjum sínum áður en til skattlagningar kæmi samhliða var hlutafélögum heimilað að fresta skattlagningu söluhagnaðar af hlutabréfum ef þau keyptu önnur slík innan tveggja ára frá sölunni þessar reglur sem taka til söluhagnaðar af hlutabréfum annarra en veltuhlutabréfa það er hlutabréfa sem alla jafna ganga kaupum og sölum innan ársins eru að meginstefnu til enn í gildi með því var í senn komið í veg fyrir að fjármagn væri bundið í tilteknum hlutabréfum af skattalegum ástæðum það er til að forðast skattlagningu og jafnframt hvatt til áframhaldandi hlutabréfaeignar ekki voru gerðar breytingar á skattlagningu söluhagnaðar hjá lögaðilum á þessum tímapunkti en tekið fram að fylgst yrði með þróun í þeim málum með tilliti til breytinga síðar frá því að framangreindar breytingar voru samþykktar

ekki síst í okkar helstu samkeppnislöndum innan evrópu skatthlutföll hafa lækkað samhliða því að afnumdar hafa verið ýmsar sértækar skattareglur í því skyni að gera skattkerfið einfaldara og skilvirkara það hefur verulega dregið saman með íslandi og öðrum ríkjum á undanförnum árum þegar horft er til skattlagningar á atvinnurekstur og á það ekki hvað síst við um skattlagningu fjármagnstekna svo sem söluhagnaðar af hlutabréfum þannig hafa íslensk félög í einhverjum mæli flutt eignarhald sitt á hlutabréfum yfir í dótturfélög sem staðsett eru í ríkjum þar sem skattlagning á söluhagnaði er meðal annars talin hagstæðari en hér á landi má þar nefna sem dæmi holland og noreg að auki hafa komið upp ágreiningsmál varðandi túlkun á því hvort frestunarheimild söluhagnaðar á hlutabréfum nái einungis til beinnar fjárfestingar í hlutabréfum en ekki til hagnaðar á veltuhlutabréfa samanber túlkun skattyfirvalda þessi þróun virðist hafa leitt til þess að tekjur ríkissjóðs af söluhagnaði hlutabréfa hafi verið óverulegar á undanförnum árum í ljósi þessarar þróunar er í meðfylgjandi frumvarpi að finna tillögur um breytingar á skattskyldu hagnaðar af sölu hlutabréfa megintillagan er sú að hagnaður lögaðila með takmarkaða ábyrgð eigenda það er hlutafélaga og einkahlutafélaga að sölu hlutabréfa af hvers kyns tagi sé frádráttarbær eða skattfrjáls með sama hætti og greiðslur arðs milli lögaðila í sömu félagsformum meðal annars í þá veru að þær eru ekki bundnar við hlutabréfaviðskipti innan evrópska efnahagssvæðisins heldur nær skattfrelsið einnig til hlutabréfa í fyrirtækjum sem staðsett eru utan evrópska efnahagssvæðisins þó ekki á lágskattasvæðum samhliða er lagt til að heimild til frestunar á skattlagningu söluhagnaðar af hlutabréfum verði felld brott grunnregla tekjuskattlagningar þegar um atvinnurekstur er að ræða er sú að sá rekstrarkostnaðar sem gengur til öflunar viðhalds eða trygginga á skattskyldum tekjum sé frádráttarbær frá þeim tekjum áður en til tekju skattlagningar kemur með öðrum orðum skattfrelsi tiltekinna tekna takmarki frádráttarheimild lögaðila við þann kostnað sem sannarlega gengur til öflunar skattskyldra tekna samkvæmt þeirri tillögu sem hér liggur fyrir að takmörkun á frádráttarbærni rekstrarkostnaðar vegna skattfrjáls hagnaðar af sölu hlutabréfa sem á sér stað á söluári hlutabréfanna eða á því ári sem söluhagnaður er færður til tekna hjá viðkomandi lögaðila ekki má mynda yfirfæranlegt rekstrartap á því ári nema að því marki að rekstrarkostnaður sé umfram skattfrjálsan söluhagnað að frádregnum rekstrarkostnaði ársins sama gildir um yfirfæranlegt rekstrartap vegna fyrri ára ljóst er sú aðferð sem felst í tillögu frumvarpsins og hér hefur verið lýst felur í sér ákveðna ónákvæmni varðandi raunverulegan frádrátt á móti bæði skattfrjálsum og skattskyldum tekjum en á móti vegur augljóst hagræði vegna einfaldara uppgjörs bæði fyrir fyrirtækin og skattyfirvöld sé viðkomandi fyrirtæki í blönduðum rekstri skiptist rekstrarkostnaður í réttu hlutfalli við tekjurnar í frumvarpinu er jafnframt lagt til að tap sem kann að myndast vegna sölu hvers kyns hlutabréfa sé ekki frádráttarbært eitt ber þó að hafa í huga að þessi takmörkun á frádráttarbærni rekstrarkostnaðar nær einungis til söluhagnaðar en ekki arðgreiðslna þá er rétt að árétta að skattfrelsi hagnaðar af sölu hlutabréfa er bundið við það félagaform þar sem skattlagning er endanleg í hendi eiganda eins og í tilviki hluthafa í hlutafélagi og einkahlutafélagi og við úthlutun arðs en ekki önnur félagaform engin takmörkun er á frestun söluhagnaðar eftir félagsformum í gildandi lögum að lokum ber að nefna að fjármálaeigendum hafa þegar borist ábendingar um að texti lagaákvæðisins í frumvarpinu það er önnur grein sé ekki nógu skýr sérfræðingar ráðuneytisins eru nú að skoða þessar ábendingar og munu koma tillögum og nauðsynlegum leiðréttingum á framfæri við frekari meðferð málsins í efnahags og skattanefnd hin meginbreytingin sem lögð er til í frumvarpinu varðar skattaumsýslu stórra og umsvifamikilla fyrirtækja en þeim hefur fjölgað mjög hratt hérlendis þar á vaxandi útrás íslenskra fyrirtækja stóran hlut að máli þar sem saman fer vöxtur vegna stækkandi markaðssvæða óháð landamærum og sameining íslenskra fyrirtækja við erlend oftast í hagræðingarskyni við slíkar aðstæður verða viðskipti oft afar flókin enda er lagalegt umhverfi jafnt frá sjónarmiði skattþegna sem annarra oftar en ekki ólíkt að uppbyggingu og eðli slíkar kringumstæður kalla á aukna sérfræðiþekkingu á öllum sviðum og meiri sérhæfni í allri umsýslu gagnvart þessum aðilum þessi þróun er ekki séríslensk heldur er hún alþjóðlegt fyrirbæri sem löndin í kringum okkur hafa verið að bregðast við með ýmsu móti flest þeirra fara þá leið að setja á fót sérstakar stjórnsýslueiningar í skattkerfinu sem annast alla skattalega umsýslu með þessum aðilum það á til dæmis við um hin norðurlöndin þar sem þetta fyrirkomulag hefur gefið góða raun með hliðsjón af þessari þróun er í frumvarpinu lagt til að skattaumsýsla fyrirtækja sem falla undir þá skilgreiningu að teljast stórfyrirtæki fari einungis fram í einu umdæmi í stað níu í sérhæfðri stjórnsýslueiningu með því fyrirkomulagi skapast möguleikar á að tryggja að skattlagning sambærilegra eða tengdra fyrirtækja sem hafa mikil umsvif verði samhæfðari og skilvirkari auk þess sem þjónusta við þau verður bætt þau fyrirtæki sem tillaga frumvarpsins gerir ráð fyrir að verði skipað undir einn hatt á grundvelli viðmiðana um tekjur og eignir af tiltekinni stærðargráðu dreifast í dag á nær öll skattumdæmi landsins og álitaefni þeim tengd hafa í sumum tilvikum ekki fengið þá úrlausn sem skyldi með tillögunni yrði forræði varðandi skattaleg úrlausnarefni þeirra fyrirtækja á hendi eins skattstjóra sem hefði hefðbundið framkvæmdar og úrskurðarvald í málum sem þau tengjast óháð því hvar á landinu þau hafa skráð heimili þær viðmiðanir sem lagt er til að verði beitt við skilgreiningu á því hvað teljist stórfyrirtæki eru annars vegar rekstrartekjur að meðtöldum fjármagnstekjum samkvæmt ársreikningi að lágmarki tíu milljarðar króna eða hins vegar heildareignir samkvæmt ársreikningi að lágmarki fimm milljarðar króna aðeins annað þessara skilyrða þarf að vera uppfyllt til að lögaðili teljist stórfyrirtæki samkvæmt upplýsingum úr skattframtölum lögaðila fyrir árið tvö þúsund og sjö falla tvö hundruð fjörutíu og níu lögaðilar undir ofangreindar viðmiðanir þar af eru tvö hundruð og ellefu fyrirtæki í reykjavík og reykjanesi eða áttatíu og fimm prósent af heild af heildarfjölda stórfyrirtækja eru hundrað sjötíu og fjögur eða sjötíu prósent af heild með skattalegt heimilisfesti í reykjavík þó að innan við helmingur af heildarfjölda lögaðila sé skráður þar jafnframt sýna upplýsingar úr skattframtölum að stórfyrirtækin í reykjavík eru margfalt umfangsmeiri en flest þeirra sem eru annars staðar bæði er varðar tekjur og eignir í ljósi þessa er talið rökrétt að skattaumsýsla stórfyrirtækja falli undir reykjavíkurumdæmi nú er í sérstakri athugun í fjármálaráðuneytinu hvernig styrkja megi starfsemi einstakra skattstofa úti á landsbyggðinni meðal annars í tengslum við ofangreinda breytingu með tilflutningi annarra verkefna til þeirra í þessu samhengi er vert að benda á að núna rétt fyrir jól voru samþykkt lög númer hundrað sextíu og sex tvö þúsund og sjö sem veita fjármálaráðherra heimild til flytja einstök verkefni milli skattumdæma með það að markmiði að auka svigrúm til verkefnaflutninga innan skattkerfisins þannig að unnt sé að nýta mannafla þess sem best hvar sem er á landinu of snemmt er að tilgreina á þessari stundu um það hvers eðlis þau verkefni eru en reiknað er með að verkefnatilflutningur geti skapa allt að tíu ný stöðugildi á landsbyggðinni með samsvarandi fækkun stöðugilda á höfuðborgarsvæðinu þá er í frumvarpinu einnig að finna nauðsynlegar breytingar á öðrum skattalögum er varða skattaumsýslu stórfyrirtækja að lokum vil ég nefna að í frumvarpinu er einnig að finna tillögu að breytingu á lögum um virðisaukaskatt sem snýr að því að tekin verði af öll tvímæli um að ógerilsneydd mjólk svokölluð hrámjólk eigi að vera í efra þrepi virðisaukaskatts eins og verið hefur enda litið svo á að hún sé ekki matvara til manneldis í skilningi virðisaukaskattslaganna við þær breytingar sem samþykktar voru á lögum um virðisaukaskatt í lok árs tvö þúsund og sex þar sem virðisaukaskattur á matvöru til manneldis var lækkaður úr fjórtán prósent í sjö prósent virðist hafa skapast óvissa varðandi þetta atriði með þeirri breytingu sem hér er lögð til er þeirri óvissu eytt virðulegi forseti að þessu sögðu legg ég til að frumvarpi þessu verði vísað til háttvirtrar efnahags og skattanefndar og til annarrar umræðu að lokinni þessari